forseti ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna við

merka sjóði sem hefur það hlutverk að tryggja hérna jöfn tækifæri til menntunar á háskólastigi og hefur í raun og veru staðið sig frábærlega vel sem slíkur í gegnum tíðina og alltaf verið staðinn mikill pólitískur vörður um þennan sjóð sem hefur svo miklu hlutverki að gegna það þekkja allir þeir sem hafa farið í háskólanám og reyndar iðnnám líka eftir að grunndeild lýkur hvað það er mikilvægt pólitískt jöfnunartæki að búa að slíkum lánasjóði sem tryggir öllum aðgang að námi burtséð frá því hvernig efnaleg staða er hverju sinni en þær breytingar sem við leggjum hér til helstar er að ef námsmaður lýkur lokaprófum á tilskildum tíma samkvæmt reglum viðkomandi skóla breytist þrjátíu prósent af upphæð námslánsins í námsstyrk styrkurinn verði skattfrjáls og óháður tekjum viðkomandi námsmanns þannig í raun og veru að

námi sínu á tilskildum tíma ljúki þriggja ár námi ekki á lengri tíma en til dæmis þremur og hálfu ári og svo framvegis þá breytast þrjátíu prósent af teknu láni í námsstyrk þetta ýtir mjög á eftir því að fólk ljúki sínu námi á réttum tíma tilskildum tíma og hefur ýmis slík hliðaráhrif sem eru mjög jákvæð á starfsemi sjóðsins og svo framvegis ljúki námsmaður ekki lokaprófum á tilskildum tíma samkvæmt reglum viðkomandi skóla og geti hann ekki framvísað vottorði um lögmæt forföll verður ekki um styrkveitingu að ræða stjórn sjóðsins sker úr um í vafatilvikum hvort námsmaður telst hafa lokið lokaprófum á tilskildum tíma þetta er sú stærsta eintaka breyting sem við leggjum til á þessu frumvarpi til laga um lánasjóð íslenskra námsmanna væri mikil bót ef þetta næði fram að ganga

það eru nokkur þúsund íslendingar á hverju ári sem fara í svokallaða einkarekna háskóla eða sjálfstætt starfandi háskóla eins og háskólann í reykjavík háskólann á bifröst

fyrir utan framfærslulánin skólagjaldalán þannig að lántaka þeirra er margfalt hærri heldur en þeirra sem taka bara lán fyrir framfærslunni í opinberu skólunum þess vegna væri þetta mikið réttlætismál fyrir þennan hóp sem er að leita sér

fer svo út í samfélagið að nýta sína menntun og koma upp fjölskyldu og þaki yfir höfuðið og allt það við þekkjum það öll að þetta er sá hópur sem lendir oft í tímabundnum fjárhagserfiðleikum hefur kannski ágætis tekjur en gífurleg útgjöld ég held að þessi breyting að þrjátíu prósent af lánunum yrði að styrk mundi skipta mjög miklu máli í þessu tilfelli þetta er hér í kafla laganna um námslán og námsstyrki þá leggjum við til

og ýmsir þingmenn í okkar röðum hafa lengi barist fyrir og lýtur að hinni svokölluðu ábyrgðarmannakröfu við leggjum það hér til í breytingum við aðra grein að námsmaður sem fær lán úr sjóðnum skal undirrita skuldabréf við lántöku og ber hann ábyrgð á endurgreiðslu lánsins ásamt vöxtum og verðtryggingu þess ekki skal krafist ábyrgðarmanns á námslán þetta er grundvallarbreyting sem við viljum kalla fram

ábyrgðarmanni ábyrgðarmannahefðin í bæði bönkum og lánastofnunum á að sjálfsögðu að heyra liðinni tíð háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson hefur flutt ítrekað lagafrumvörp um það að leggja af ábyrgðarmannakerfið ef svo má kalla það það sem lýtur að starfsemi námslánanna alveg sérstaklega þá er það að mínu mati alveg fráleit krafa að krefjast ábyrgðarmanns á námslánum það gefur auga leið að sá hópur fólks sem leggur það á sig að stunda háskólanám í mörg ár kappkostar að greiða upp sín lán þó það sé ekki ábyrgðarmaður að lánunum sem einhvers konar svipa á að fólk borgi upp lánin þannig að þau lendi ekki á ábekingi síðar til að greiða upp það eru örfá jaðartilvik sem kæmu til að fólk gæti ekki greitt lánið það má líka að sjálfsögðu leita annarra leiða sem sagt í sjálfsskuldarábyrgð viðkomandi og þar sem við segjum að hann beri ábyrgð á endurgreiðslu lánsins ásamt vöxtum og verðtryggingu þá þarf ekki aðrar ábyrgðir að mínu mati og það væri mikið réttlætismál að leggja af ábyrgðarmannakröfu á námslán þetta er hin meginbreytingin sem við leggjum til það er sem sagt að þrjátíu prósent af teknu láni breytist í námsstyrk að námslokum að fyrirfram skilgreindum hafi verið náð og síðan það að ábyrgðarmannakrafan á námslán verði afnumin ekki skal krafist ábyrgðarmanns á námslánin stjórn sjóðsins sér svo um að sjá um það en við leggjum líka til aðra breytingu sem er kærkomin og þörf og það er að námslán verði greidd fyrirfram fyrir hvern mánuð ekki eftirá eins og þekkist núna fyrirframgreiðsla væri til mikil hagræðis fyrir námsmanninn og við leggjum til að við fjórðu málsgrein bætist nýr liður svohljóðandi eðlileg námsframvinda í námsgrein miðast við reglur í þeim skóla þar sem nám er stundað síðan kemur setningin við fimmta til sjöunda málsgrein um að ekki skal krafist ábyrgðarmanns þá leggjum við að lokum til við fjórðu grein eftirfarandi breytingar á níundu grein laganna fyrstu málsl fyrstu málsgrein orðast svo hverri endurgreiðslu skal skipt í höfuðstól og verðbætur annarri málsgrein fellur á brott með þessu frumvarpi leggjum við til grundvallarbreytingar á lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna við leggjum til að námslán verði ávallt greidd fyrirfram fyrir hvern mánuð og krafan um ábyrgðarmenn á lánum verði felld brott úr lögunum enda samræmist hún ekki ákvæðum laganna um jafnrétti til náms að okkar mati heldur brýtur ábyrgðarmannakrafan þvert gegn því grundvallarmarkmiði sjóðsins að tryggja jafnrétti til náms á íslandi óháð efnahag og efnalegri stöðu námsmanna það er vitað um mörg dæmi að ungt fólk hafi orðið að hverfa frá fyrirætlunum um nám vegna þess að það hefur ekki getað framvísað kröfum um ábyrgðarmann sem sjóðurinn tekur gildan og hver námsmaður á að okkar mati sjálfur að vera ábyrgur fyrir endurgreiðslum sinna námslána og á að undirrita skuldabréf þess efnis stjórn sjóðsins ákveður síðan eins og ég nefndi áðan hvaða skilyrði lántakandi þarf að fullnægja aðrar breytingar eins og ég gat um eru þær helstar að þegar námsmaður hefur lokið lokaprófum á tilskildum tíma eða framvísað vottorði um lögmætar tafir á námi breytist þrjátíu prósent af upphæðinni sem hann hefur tekið að láni í óendurkræfan styrk styrkurinn yrði hvorki tekjutengdur né skattlagður þessar breytingar taka að sjálfsögðu mið af því sem best hefur reynst öðrum þjóðum og þeim þjóðum sem standa okkur mikið framar í félagslegu réttlæti á flestum sviðum

og vísa ég sérstaklega í að breytingarnar taki mið af reglum eins og til dæmis í svíþjóð þar sem þrjátíu og fjögur og hálft prósent af þeirri upphæð sem námsmaður fær til ráðstöfunar á námstíma verði hreinn styrkur sé miðað við fullt nám en um það bil sjö þúsund tvö hundruð sænskar krónur annars staðar á norðurlöndunum eru námsstyrkir ekki bundnir við námslok heldur en hér leggjum við það til sem skilyrði fyrir styrkveitingu það hefur þær jákvæðu breytingar í för með sér að mikið fleiri ljúka sínu námi fyrr á réttum tíma ef svo má segja og er það augljóst hagræði í skólakerfinu að hver námsmaður kappkosti við að ljúka sínu námi eins hratt og hægt er það gefur auga leið og viljum við nota styrklánafyrirkomulagið sem námslokahvata þá er nauðsynlegt að hluti af endurgreiðslu námslána verði frádráttarbær frá skatti og munum við flytja um það sérstakt þingmál og lögðum til sérstakar tillögur um það fyrir fjórum árum tæpum í aðdraganda alþingiskosninganna árið tvö þúsund og þrjú og munum við kynna það síðar lögðu allir flokkarnir fram einhverja útgáfu að því að endurgreiðsla námslána væri að hluta frádráttarbær frá skatti og rak b h m mjög mikinn áróður fyrir því að þetta yrði tekið upp í stefnuskrá flokkanna að lokum skal þess getið að hér er lagt til að heimilt verði að veita lán til undirbúnings listnámi á háskólastigi þar sem slíkt nám fer nú fram við tiltekna skóla þá leggjum við til að lánasjóður íslenskra námsmanna veiti lán til framhaldsnáms við skólann sem gerir sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og gerðar eru til háskólanáms erlendis samkvæmt annarri grein laganna er heimilt að veita öðrum námsmönnum námslán en þeim sem falla undir skilgreiningu nefnds liðar ef stunda þeir sérnám hér er lagt til að lögfest verði í annarri grein laganna að heimilt verði að veita að lána til sérnáms sem er undirbúningur að námi í listaháskóla það er mikil réttlætisbreyting og hefur það í för með sér að mun fleiri sem hafa á því áhuga sæki sér nám í listaháskóla ef þeir geta fengið námslán fyrir undirbúningsnámi sínu að skólanum þannig að hér er um að ræða nokkrar grundvallarbreytingar á lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna sem gerir sjóðnum það kleift að rækja sitt hlutverk enn betur að standa enn betur undir því að vera jöfnunarsjóður sem tryggir jafnrétti til náms til framtíðar það hefur sjóðurinn gert með

en þessar breytingar eru réttlætisbreytingar afnám ábyrgðarmannakröfunnar og að hluti lána breytist í styrk hafi námslokum verið náð á tilskildum tíma